Helaas kan het Europees Parlement nog geen kwijting verlenen aan de Raad. Het Europees Parlement beslist over kwijtingverlening aan de Commissie en de andere instellingen die de EU begroting uitvoeren, dus ook aan de Raad van Ministers en de Europese Raad.

De Raad geeft al enkele jaren onvoldoende antwoord op vragen of informatieverzoeken van het Europees Parlement en werkt derhalve niet constructief samen. Dat belemmert het Europees Parlement in het beslissen over kwijtingverlening. Tot slot roep ik Raad en Commissie op tot een voortvarende invulling van de toegezegde inspanning voor de beheerverklaring van de lidstaten.